Pane předsedající, já bych především chtěl poděkovat všem kolegům, se kterými jsem měl příležitost na této zprávě pracovat.

To, že nás tady v sále je tak málo, nereflektuje závažnost této záležitosti.

Před necelým rokem jsme na tomto místě, na stejném místě, vedli diskusi o strategických cílech Evropské unie pro konferenci CITES v březnu 2013 v Bangkoku. Již tehdy byla situace velmi vážná, již tehdy jsme věděli o všech problémech, o tom, že ten problém nezasahuje jenom osudy jednotlivých zvířat, jenom animal welfare ale že je také nebezpečím pro samotné zachování dotčených živočišných druhů a někdy jsou to ikonické druhy a dokonce i místních ekosystémů.

Do nezákonného obchodu se zapojily nadnárodní sítě organizované trestné činnosti a pro ty, kterým se zdá vyhubení slona, nosorožce či jiného zvířete nedůležité, řeknu jiná slova financování terorismu, korupce a organizovaná trestná činnost v Evropské unii.

Jsou to desítky, stovky jedinců a jsou ohroženy celé druhy, protože ta čísla někdy pokrývají desítky procent existující populace těch biologických druhů. Evropa musí dělat více, a proto by mě zajímalo, zda Komise plánuje přijetí zvláštních právních předpisů v oblasti obchodování po internetu, které by regulovaly obchod s volně žijícími druhy v Evropské unii. To je velice důležité a tam máme, podle mého názoru, slabá místa. A také by mě velmi zajímalo a zasazoval bych se o to, aby Komise naplánovala nějaká opatření, která by zabránila zneužívání možnosti dovozu neživých částí zvířat jako suvenýrů nebo loveckých trofejí.